Medzigeneračnej solidarity sa však dotýkala len jedna, predposledná. Pre komplexné poňatie problému by som ich rada doplnila o ďalšie. Pred chvíľou sme hovorili o tom, ako má Európska komisia vplývať na členské štáty. Prečo Európska komisia nenavrhne členským štátom, aby ocenili starostlivosť, ktorú starším, nevládnym osobám poskytujú ich rodinní príslušníci? Prečo, ak člen rodiny sa stará o svojho príbuzného, nie je finančne ohodnotený, zdravotne a sociálne zabezpečený a po skončení tejto opatery sa nemôže vrátiť na svoje pracovisko ako žena po materskej dovolenke? Prečo muži a ženy, ktorí sa angažujú v medzigeneračnej solidarite, sú v našej spoločnosti diskriminovaní?